Het is eigenlijk een heel raar idee dat je paspoorten kan kopen.

Paspoorten zijn niet te koop. En we weten allemaal dat zeg ik ook tegen mevrouw Gomes dat er natuurlijk landen zijn die investeringsregelingen hebben waarbij je een tijdelijke verblijfsvergunning krijgt. Dat doen heel veel landen in de Europese Unie. Maar er is een principieel verschil met een tijdelijke verblijfsvergunning gekoppeld aan voorwaarden, of het botweg kopen van een paspoort zoals dat nu in Malta dreigt te gebeuren. Voorzitter, het is heel raar gegaan in Malta. Eerst wisten we niks, was het geheim, geen openbare lijsten. Nu weten we meer voorwaarden van de sociaaldemocratische regering. Maar het feit dat je je niet hoeft te vestigen op Malta blijft natuurlijk een heel raar iets. Je koopt een paspoort in Valletta en je vestigt je in Berlijn of in Parijs. Dat heeft natuurlijk niks met nationaliteit te maken. Dan, Voorzitter, samenwerking binnen de Europese Unie brengt verplichtingen met zich mee. In artikel 4 van het Verdrag staat dat de lidstaten professioneel en vertrouwensvol samenwerken, dus niet als Einzelgänger op dit soort gevoelige thema's te werk gaan.